Ich habe auch Demonstrationen Ihrer uniformierten Jobbik Partei in Budapest gesehen. Ich will jetzt nicht sagen, woran mich diese Demonstrationen erinnern. Als Deutscher erspare ich mir das hier. Zwischen 2002 und 2010 um Ihnen eine klare Antwort zu geben war Ungarn, so wie heute, ein demokratischer Rechtsstaat, in dem eine linke Regierung nach demokratischen Regeln regiert hat. Ich habe bis jetzt keinen Zweifel daran, dass das in Ungarn heute unter einer konservativen Regierung genauso bleibt.